Hvala za besedo, vsem prav lep pozdrav. Staro pravilo pravi, da če se iz zgodovine ničesar ne naučimo, se zgodovina rada ponavlja, prvič kot tragedija in drugič kot farsa. In tele razprave koalicije danes, vključno s tole, ki smo je bili pravkar priča od poslanca LMŠ, mene izjemno spominjajo na tisto vzdušje, ki je bilo ob sprejemanju Pahorjevega rebalansa, potem ko je gospod Borut Pahor pred skoraj desetletjem prevzel vodenje Vlade republike Slovenije. In kaj se je zgodilo? Povečala se je poraba in takrat so se razprle škarje, ki se niso nikoli več zaprle, ne, za osemsto milijonov se je je takrat dvignila poraba, ne, in zato, gospe in gospodje, se je dobro iz zgodovine kaj naučiti, vsekakor je pa proračun izjemno pomemben akt, ki ga je treba obravnavati tako, da se upošteva tudi se tisto, kar spremlja njegovo nastajanje oblikovanje, kar je temelj za prihodkovno in odhodkovno stran, vključno seveda, ali pa če želite, na čelu z davčno politiko in z napovedmi davčne politike, ker to seveda vpliva na odločitve investitorjev, podjetnikov in s tem tudi na razvojno prihodnost posamezne države, danem primeru seveda Slovenije. Is tega vidika je tole današnje vzdušje precej čudno, z nekaj smisla za humor bi lahko tudi rekli takole: na pustni torek je Marjan Šarec v državnem zboru predstavil primeren rebalans proračuna za socialistično venezuelsko Republiko Slovenijo, pa bi bilo v enem stavku povedano vse. Zakaj? Zaradi tega ker ta zgodba je enaka tisti pred desetletjem in žal tudi vmesnim zgodbam. A veste v čem? Ta proračun in njegovo sprejemanje je na nek način perfekten primer ali pa, če želite, perfekten argument za to, da bi bilo nujno spremeniti slovensko ustavo na vsaj dveh točkah. Eno je sprejemanje vlade, tako da bi vlado potrdili naenkrat in da bi odpadlo smešne igre, ko se z eno večino izglasuje premierja, z drugo sestavo vlade in se potem trdi, kdo je v vladi pa kdo ni, ne, in se gremo otroški vrtec, ki mu itak nihče ne verjame, ampak ta vrtec traja in traja, druga taka stvar je volilni sistem, volilni sistem ki povzroči, da je katerakoli glavna vladna stranka vedno, kajti vedno je to tako v tem sistemu, sil žrtev, če želite, izsiljevanja neke manjše vladne stranke, ali kot je v sedanjem primeru pripeljano do absurda, tiste nadvladne stranke, zato sem prej rekel venezuelska republika, ne, saj Levica je Venezuela ji je zgled, ji je cilj zgleda, ne vem, brskanje po smeteh pa umiranje po v bolnicah, ker ljudje nimajo za preživetje, ampak dobro, to je pač njihov cilj, če mu ljudje verjamejo, imajo ljudje vedno prav, ne, ampak da si potem njihov poslanec lahko privošči ob sprejemanju proračuna tudi takle dopis, da reče, da mu sicer ni niti jasno, zakaj, ampak da bodo koalicijski poslanci očitno vse tole požegnali in danes vi to točno žegnate, ne, in obenem nadaljuje, no, najbrž je prej nelagodje ob misli na razvoj dogodkov, če tega ne storijo. Zelo jasna grožnja, ne, mimogrede, za neko podobno dogovarjanje pa še v bolj mili obliki je leta deset prišlo do nekaj policijske preiskave zoper enega od ministrov pa eno od parlamentarnih strank, ne, ampak očitno je enim dovoljeno vse, enim pa nič, a ne, tisto, kar je pa problem tega, gospe in gospodje, je pa, da na tak način vedno postanejo stvari nekonsistentne, in take stvari so neučinkovite in krasen primer tega je vaš proračun, zlasti če ga pogledamo z vidika napovedi sprememb davčnega sistema, ob tem, ko ima tudi kakšno dobro točko, se napoveduje nove davke, višanje obdavčitev in seveda sem pozabila, da ima to potem bistven vpliv tudi za dokument, ki je danes pred vami, kar napoveduje neko gospodarsko okolje, v danem primeru napovedi davkov, dodatnih obdavčitev na dividende, na kapital, na profit, na dobiček, gospe in gospodje, kaj bo rezultat tega? Ja, sosednja Hrvaška ima bistveno bolj ugodne pogoje, selitev tja, sosednja Avstrija ima bolj stabilne in bolj ugodne pogoje, selitev tja, to se pravi končni rezultat takih napovedi in takega ravnanja, če bodo tudi uresničene, in verjamem, da bodo, kar je jasno, da ima pri vas Levica vso moč, ostali ste pa samo marionete, to pomeni, da se dolgoročno Sloveniji zelo slabo piše, in, veste, danes je lahko pustni torek in delite krofe, ne, ker vsi pravite, imamo ogromno denarja, fajn je, gospodarska rast je že, gospe in gospodje, ampak za pustnim torkom pride pepelnična sreda, in če pogledate dogajanje v naših največjih partnericah na čelu z Nemčijo, boste videli, da se tam kažejo zelo temni oblaki, ki že stopajo tudi na slovensko nebo, uvozniki, izvozniki pa predvsem tista naša najbolj občutljiva pa tudi najpomembnejša na avtomobilizem vezana izvozna industrija pravijo, da so se že zmanjšala naročila, da je že prišlo celo do odpovedi posameznih naročil in da to v nekaterih panogah seže že tja do ene tretjine. To seveda pomeni, da se bo tudi gospodarsko okolje v Sloveniji bistveno poslabšalo, nekaj faznega zamika bo, na to najbrž računate, ne, ampak potem bo šale konec, in zato bi morali ustvarjati ravno nasprotno okolje, kot ga vi ustvarjate, ne, bi moral stimulirati nove investicije, se pravi razbremeniti tudi kapital, zato da bi spodbujali investitorje, da pridejo, ali pa vsaj tiste, ki so že tu, da nadaljujemo z začetimi investicijami. Vi boste usmerili vse stran in kaj bo potem ostalo? Zadolževanje, to se pravi prenos vsega tistega, kar boste zapravili, na naslednje generacije in pri tem je zelo žalostno poslušati, koliko malo razumevanja je za to, da je podjetništvo motor razvoja v razpravah nekaterih poslancev, ne, danes smo poslušali ogromno, koliko bi morala država dati za to, koliko bi morala država dati za ono, ne, kar je seveda vse legitimno, ampak, gospe in gospodje, ta denar je treba nekje zaslužiti, ga je treba dobiti ne ga obesiti v breme naslednjim generacijam, zadolževanje, to pa pomeni, da je treba vzpostaviti take sistemske pogoje, ki bodo stimulirali dodatne investicije, zlasti tiste, ki so najbolj produktivne, visoko produktivna delovna mesta, visoko tehnologijo, in da se seveda omogoči vsem in vsakemu, da maksimalno razvije svoj podjetniški potencial, ne pa da si na koncu parazitirajo na državi. Veliko ste danes govorili o filmu, o tem, da je treba več denarja za film in tako naprej, gospe in gospodje, saj ne bi rad, da je komu šok, ampak v večini držav sveta se filmi snemajo zato, da se z njimi zasluži, je to profitno, podjetniško, dejanje, ne, samo seveda se pa snemajo precej drugačni filmi, ne taki, ki smo jih v Sloveniji že videli, ne, in so se seveda financirali z javnih sredstev, ki so se delali norca iz lastne države pa iz njenega nastanka in bili včasih tudi najslabša politična propaganda, ki si jo sploh lahko zamislite, ne, podobno je s kulturo, ne, vsi pravite, potrebno je namenjati več za kulturo, ja, v principu se strinjam, samo, gospe in gospodje, potem naj bo to tista kultura, ki krepi vse, kar je lepega v človeku, ki krepi vrednote, na katerih je utemeljena samostojna Slovenija in slovenstvo kot tako, ki krepi našo identiteto, ne pa da, tako kot je bilo pri prejšnji podelitvi Prešernovih nagrad, da se nagrajuje vse tisto, kar je destruktivno, kar je uničevano, in se to prodaja kot neka kobajagi kultura, ne, dobro temu se reče kulturni marksizem, kdor ne ve, ne, ampak ne ne mi govoriti, da je to slovenska kultura, jaz ne obsojam gospe, ne, saj te gospe, ki so dobile recimo lani nagrado, bi jo najbrž lahko nekako drugače unovčile s svojim ravnanjem kje drugje, ena bi najbrž uspela v neki drugi videoprodukciji, ne, ki je visoko profitna, ta druga bi pa verjetno lepo lahko strigla v kakšni fabriki tekstila kose narazen, ne, to je njihov domet v resnici, ne, ampak ne mi to prodajati kot kulturo, ne, jaz ne obsojam teh dveh gospa, da sta v to šle, ne, po vseh drugih, ki ravnajo podobno in parazitirajo na slovenskem proračunu, ne, ampak obsojam pa tiste, ki jim za to dajejo denar, ki segajo v žep davkoplačevalcev in za take stvari namenjajo denar davkoplačevalcev, tisti, oprostite, ki to razglaša za kulturo, je za mene kriminalec, ne, toliko, da smo si na jasnem, ne, to nima s kulturo blage veze, ne, ampak je ravno nasprotje od kulture v tistem plemenitem pomenu besede, kot bi si to kultura kot taka zaslužila in kot so zgodovino je to vlogo za Slovenijo tudi imela. Zdaj, veliko ste govorili tudi o tem, da je prednost tega, da krepi, ne vem, plače v javni upravi, pa ne vem še, kaj vse smo slišali, veste, tule je zelo zanimivo, ne, koliko teh socialističnih recidivov se sliši ali pa razume, če pozorno poslušaš v takih razpravah, samo odgovor tem, sta dala dva zelo znana človeka, ne, eden je Solženicin, Nobelov nagrajenec za književnost, ne, ki je tako lepo povedal, da je največja prevara v zgodovini to, da se je uveljavilo, da naj bi socializem bil izum revnih množic za obvladovanje finančnih špekulantov in bankirjev, v resnici je pa socializem izum finančnih špekulantov in bankirjev za obvladovanje revnih množic, gospe in gospodje, zapomnite si te besede Solženicina, ker so genialne, povejo vse, kar je treba vedeti o sedanjem dogajanju, ne, in seveda kakšen je potem učinek takega proračuna, kot ga vi tukaj predstavljate, na koncu vse visi na nedrjih matere države, s tem seveda si Levica zagotavlja dodatne volivce, ampak na koncu se vse konča v revščini, tako kot se je v Venezueli, ne, zaradi tega sem rekel, da je to primeren proračun za venezuelsko socialistično republiko, in vsak naslednji bo verjetno slabši od tega, ne, dokler bo obstajala taka koalicija, da je temu žal res tako. Naj vas spomnim še besede gospe Margaret Thatcher, ki je rekla, kaj je glavni problem socializma. Sooner or later you run out of other's people's mind, ne, prej ali slej zmanjka denarja drugih ljudi. Veste, zdaj je že konec zime, ki je bilo to lažje možno razumeti, ampak tam, ki je najhujši mraz, to je krasno obdobje, ker to je edino obdobje, ko levičarja vidiš, ko ima roko v lastnem žepu, ne, ja, drugače jo ima pa vedno v vaši denarnici, ne, po vam pa boš denar nazaj daje pa reče: "Joj, ko sem dobil, glejte, sem vam denar dal, ne." Prej vam ga je pa žepa pobral s previsokimi davki, s pretiranimi davščinami, z vsemi drugimi triki socializma, ki so zelo dobro znani, ne, in da se ne piše dobro, se bojim, da tudi potrjujejo besede poslanke LMŠ, ki je prej celo dvakrat tako vehementno poudarila: "Slovenija je mirna, Slovenija je čista, ne ležijo smeti vsepovsod." Gospe in gospodje, pol mi pa razložite, vladajoča koalicija, zakaj ste podpisali marakeški sporazum in zakaj uvažate migrante, kajti če vas peljem zdajle v Belo krajino ali pa dol na Primorsko, boste videli, kakšen nepopisen svinjak ostaja tam po tleh, po naši lepi Sloveniji, ker grejo ti čez, da o tem, kaj si o tem, kako je Slovenija mirna, mislijo tisti, ki so bili že tako ali drugače napadeni s strani migrantov, da ne rečem žrtve kraj, tatvin, vsega, kar se seveda skriva pred javnostjo, ne, številke pa so tukaj neizprosne in se večajo iz dneva v dan, da ne govorim o tem, kaj se dogaja drugod po Evropi, a veste, če želite se hvaliti s tem, da je Slovenija mirna in da je Slovenija čista, potem bo najprej treba to politiko drastično spremeniti in postaviti Slovenijo na prvo mesto in tudi v proračunu Republike Slovenije vas denar, ki je namenjen za raznorazne migrante in podobno, nameniti za Slovenke in Slovence, za vse tiste, ki imajo prenizke penzije, za vse tiste, ki potrebujejo in zaslužijo ustrezno zdravstveno varstvo, za vse tiste, ki želijo in zaslužijo, imajo vso pravico to zahtevati od države, kvalitetno šolstvo in vse ostalo, kar bi morala biti vedno prva skrb, gospe in gospodje, ko bo vodilo tistih, ki pripravljate in sprejemate proračun "najprej Slovenija", takrat bo Slovenija doživela tudi hitrejši razvoj, zdaj pa se bojim, da bo tale vehemenca izzvenela čez določeno število mesecev točno tako, kot je tista ob sprejemanju takratnega Pahorjevega rebalansa proračuna, ki se je končal, kot vsi dobro veste, s pravo tragedijo, kar se tiče razvoja Republike Slovenije, in kot smo dejali, če se iz zgodovine nihče noče nič naučiti, se zgodovina rada ponavlja, prvič kot tragedija, drugič kot farsa, in to danes je farsa.